Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani predsednik vlade, spoštovani ministrski zbor, spoštovane kolegice in kolegi. Predlog obtožbe predsednika Vlade Republike Slovenije pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije zaradi kršitev ustave in zakona je po mojem mnenju absolutno pretiran in pomeni ponesrečen manever zoper za enkrat izjemno uspešno vlado. Kot smo danes že večkrat slišali, namreč javnomnenjske ankete kažejo, da sedanja vlada uživa izjemno podporo med državljankami in državljani in očitno so te ankete zaskrbele opozicijo, zaradi česar ta vladi ni privoščila niti tradicionalnih stotih dni miru, temveč je tik pred božičnim prazniki, točno na stoti dan vladanja, obdarovala predsednika s predlogom ustavne obtožbe. Kakor je bilo danes večkrat poudarjeno, je institut obtožbe predsednika vlade izjemno resen pravni akt, namenjen ugotavljanju pravne politične odgovornosti, kot to ugotavlja doktor Krizman. Zato se poraja vprašanje, zakaj se zlorablja ta institut na današnji seji. Potem velja dodati, da dejstvo, da je bila obtožba uvrščena na dnevni red, pomeni zgolj, da naš predsednik spoštuje poslovnik, ne pomeni pa, da ni legitimno mnenje koalicije, da gre za dejansko zlorabo instituta. Ustavna obtožba je bila torej vložena zaradi do sedaj še neizvršene odločbe ustavnega sodišča iz leta dva tisoč štirinajst. V tem kontekstu opozicija trdi, da se je predsednik vlade zavestno odločil opustiti spoštovanje ustavnega pravnega reda ter naložil koaliciji, da ne podpre opozicijskega predloga Zakona o spremembi Zakona organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, v nadaljevanju bom govorila ZOFI, in zatrjuje, da naj bi s tem kršil človekove pravice. Ustavni red naj bi torej kršil, ker ni podprl predloga opozicije za implementacijo odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Taka argumentacija je absurdna, ker enostavno ne morete dokazati naklepne opustitve spoštovanja ustavnega reda, če pa je predsednik vlade izrecno zatrdil ponovno danes, da se bo sodba spoštovala, le opozicijski način implementacije navedene sodbe ni podprl. Mimogrede identično rešitev ste pred nastopom te vlade predlagali že vsaj štirikrat in nikoli ni dobila zadostnega števila glasov. Pa še to, vsekakor sodbe, v katere niso bile soglasno sprejete, temveč s kvorumom štiri proti pet, nas morajo skrbeti, ne pomenijo pa, da jih ni potrebno implementirati. V navedeni odločbi torej dva iz leta dva štirinajst je sodišče presodilo, da je zakonska ureditev, ki omejuje delež sofinanciranja javno veljavnega programa v zasebnih šolah na petinosemdeset odstotkov, v neskladju z ustavo in naložilo državnemu zboru, da odpravi to protiustavnost, a nikjer v izreku ni zapisalo, kakšno, kakšnem deležu oziroma višini naj to financiranje bo. Način izvedbe odločbe ustavnega sodišča je v skladu z demokratičnimi pravili odgovornost in dolžnost zakonodajalca. Vemo, da je tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora, kot smo danes že večkrat slišali, zaradi različnih predlogov, na katerih se intenzivno delalo v preteklem mandatu, zelo jasno zapisala, da je odločbo ustavnega sodišča možno izvršiti na različne načine. Prav tako je znano, da pristojno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da je torej pripravilo kar štiri rešitve za uresničitev zadevne sodbe, kar je bilo ob vložitvi predloga ZZOFI-ja tudi jasno povedano. Minister Pikalo je tako zagotovil, da bo sodba ustavnega sodišča uresničena najkasneje do začetka novega šolskega leta. Dejstvo je torej, da so bile preučene možnosti in pripravljeni štirje načini uresničitve zadevne ustavne odločbe, vendar kakšne so bile konkretne poti, nam ni bilo še jasno povedano, kajti namesto da bi danes sprejemali dokončno odločitev, danes govorimo o ustavni obtožbi. Gre torej za jasno zlorabo instituta in to instituta, ki je namenjen ugotoviti kazenske odgovornosti predsednika vlade v povezavi s politično. In ne gre za to, da bi krožil kakršenkoli plonk listek okoli. Gre za to, da nam to zdrav razum govori. Če zdravorazumsko pogledamo, je današnja razprava na meji absurda. Razen če je kršitev ustave dejstvo, da predsednik vlade ne podpira opozicijskega zakonodajnega predloga, v tem primeru očitno bi šlo za kršitev ustave. Zanima me, ali je vlada danes povedala in jasno podala zavezo, da bo spoštovala odločbo ustavnega sodišča in ureditev predmetnega vprašanja uvrstila v normativni program dela ter zagotovila, da bo v roku podala državnemu zboru predlog za uresničitev sodbe. Seveda je. Zakaj torej današnja razprava? Zakaj moramo danes tratiti čas? Očitno zaradi zlorabe nekega demokratičnega instituta pod pretvezo nespoštovanja odločb ustavnega sodišča, pri čemer je jasno, da ni izpolnjen zakonski stan za vložitev ustavne obtožbe in da nikakor ne drži, da predsednik vlade ni poskrbel za uresničitev odločbe ustavnega sodišča oziroma da ni spoštoval ustave in pravnega reda Republike Slovenije. Predsednik vlade razume javni interes, ki ga predstavlja javna šola. Ta je dolžna sprejemati in zagotavljati enake možnosti za vse otroke ne glede na materialni ali družbeni položaj njihovih staršev. Socialni demokrati dosledno branimo javno šolstvo tudi, ko to ne zagotavlja politične popularnosti, ker otroci ne smejo biti žrtve elitizma in posebnih želja in ambicij svojih staršev. Dejstvo je, da otroci izhajajo iz zelo različnih socialnih okolij in imajo različne dispozicije. Mreža javnih šol, ki ne diskriminira otrok glede na njihove sposobnosti, glede na gmotni položaj njihovih staršev ali kako drugo okoliščino, edina zagotavlja enak dostop do znanja in vzgoje za življenje ter na ta način tudi korigira dejansko neenak osnovni položaj otrok. V skladu z navedenim bom danes vsekakor glasovala proti predlogu ustavne obtožbe predsednika vlade. Hvala.